Deswegen kann ich auch die Blockaden einer Reihe von Mitgliedstaaten unter anderem auch Deutschland, wo ich herkomme, überhaupt nicht nachvollziehen.

Insgesamt liegt eine positive Stellungnahme vor. Wir erwarten, dass der Schengen Beitritt realisiert wird und dass nicht noch bis zum September gewartet wird.

Sie schauen auf Westeuropa wie auf einen Ort, dessen Maßstäbe sie unbedingt erreichen möchten. Wenn man ihnen jetzt den Rücken kehrt, können viele EU skeptisch werden.